Ich habe gegen alle drei Vorlagen sowohl gegen den Bericht Rapkay wie auch gegen den Bericht Baldassarre und gegen den Bericht Lehne gestimmt, und zwar schlicht und einfach deswegen, weil ich nicht der Meinung bin, dass hier die kleinen und mittelständischen Unternehmen geschützt werden, sondern Pharma Unternehmen es in Zukunft sehr leicht haben werden, mit einer einzigen Klage sündteuren Klagen, nebenbei gesagt gegen kleine Unternehmen in den einzelnen Mitgliedsländern vorzugehen, wo sie früher bis zu 20 oder 27 Prozesse führen mussten.

Wer also behauptet, diese kleinen Betriebe zu schützen, der sagt die Unwahrheit. Diese Betriebe werden in Zukunft von großen Zuchtbetrieben, von großen Pharmakonzernen schlicht und einfach vom Markt gewischt werden, und wir werden wiederum ein großes Stück ärmer in unserer Artenvielfalt, in der heimischen Landwirtschaft, in der kleinräumigen Landwirtschaft sein.

Und die gemeinnützigen Organisationen, die versuchen, Rechte der Konsumenten zu schützen, werden aufgrund der sehr hohen Kosten gar nicht in der Lage sein, diese sündteuren Verfahren zu führen. Das heißt, es gibt eine ganze Anzahl von Gründen, hier dagegen zu sein. Und deswegen bedauere ich, dass heute dieser Beschluss zustande kam.